Madame la Présidente, je remercie les collègues de cette approbation et je propose que le rapport soit renvoyé en commission pour pouvoir entamer les discussions du trilogue et essayer de parvenir à un accord en première lecture.